Signor Presidente, onorevoli colleghi, parliamo di partnership tra UE ed Egitto ma quale partnership può esserci con un paese che calpesta quotidianamente i diritti fondamentali e senza verità sulla tortura e la barbara uccisione di un giovane ricercatore europeo, Giulio Regeni oggi sono 20 mesi che chiediamo verità senza ottenerla. Le autorità egiziane non hanno mai collaborato efficacemente nelle indagini. E questa è sì una battaglia per Giulio ma anche per tanti altri ed altre che in Egitto trovano la stessa sorte. Continuano le sparizioni forzate, le gravi intimidazioni ai danni dei legali che assistono la famiglia di Giulio in Egitto, non ultimo l'arresto di Ibrahim Metwaly, e il tentativo di chiudere gli uffici della Commissione egiziana per i diritti umani e le libertà. I genitori di Giulio sono stati in questo Parlamento un anno fa e hanno chiesto cose precise, rimanendo inascoltati interrompere l'invio di armi e di materiale per lo spionaggio, non considerare l'Egitto un paese sicuro, interrompere i rimpatri. Ecco, è scandalosa la mancanza di solidarietà da parte degli altri paesi europei che hanno continuato tranquillamente a commerciare, anche armi, con l'Egitto e Tusk, quando incontra al Sisi a New York, parla solo di collaborare per fermare i migranti.